Człowiek niestety może wybrać zło. My jesteśmy w stanie ograniczyć to zjawisko i dlatego każda forma gloryfikowania działalności ISIS, gloryfikowania terroryzmu, usprawiedliwienia powinna się spotykać ze zdecydowaną reakcją prawną. Jeżeli imamowie, którzy głoszą ideologię popierającą ISIS, są cudzoziemcami, powinni być natychmiast wydalani, a jeżeli nie, to sami sobie powinniśmy postawić pytanie czy ludzie, którzy głoszą nienawiść do społeczeństwa, w którym żyją, powinni być traktowani jako jego obywatele. To jest poważne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Natomiast my możemy zmienić przyszłość naszych dzieci, ale naprawdę nie zmienimy jej przez postulowanie wprowadzenia cenzury, jak mówiła posłanka Albiol Guzmán, w stosunku do ludzi, którzy krytykują konsekwencje migracji.